mayor ataque a las cuentas públicas, a la solidaridad y a los valores europeos que la evasión, el fraude y la competencia fiscal desleal. Y por eso me parecía fundamental que esto también fuese uno de los valores, de los criterios que se habían de controlar, examinar y sancionar, si fuera necesario. No podemos hablar de igualdad, de justicia, de solidaridad si miramos para otro lado ante la injusticia fiscal. En nuestras reuniones de preparación